virðulegi forseti við erum hér í þriðju umræðu um frumvarp til laga um visthönnun vöru sem notar orku um þetta var rætt nokkuð ítarlega hér við aðra umræðu og í kjölfar þess var óskað eftir því að málið kæmi aftur til nefndar ástæðan var sú að menn vildu hér þingflokkur sjálfstæðisflokksins að farið væri betur yfir orðalag og orðanotkun og hugtakanotkun í frumvarpinu nefndin fór yfir málið að nýju og sá ekki ástæðu til að gera frekari breytingar en gerðar voru á orðalagi við aðra umræðu málsins og skilar því ekki sérstöku nefndaráliti engu að síður var það jákvætt að við skyldum fá málið inn til nefndarinnar vegna þess að við nánari skoðun kom í ljós að í elleftu greinar frumvarpsins kemur fram að við meðferð mála vegna brota á ákvæðum laganna eða reglugerðum settum samkvæmt þeim skuli fara að hætti opinberra mála þann fyrsta janúar hins vegar tóku gildi lög sem eru númer áttatíu og átta tvö þúsund og átta um meðferð sakamála sem námu úr gildi lög um meðferð opinberra mála með lögunum var s grundvallarhugtakinu opinber mál breytt í sakamál og með hliðsjón af þessu leggjum við í nefndinni til breytingar á elleftu greinar frumvarpsins í þá veru að þar segi síðari málsliður elleftu grein orðist svo um meðferð slíkra mála fer samkvæmt lögum um meðferð sakamála ekki opinberra mála eins og